François Mitterrand a fait beaucoup de discours à l'égard de la Palestine et pour la reconnaissance de la Palestine, mais je vous informe que les deux chambres du Parlement français ont voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine, comme cela est conforme dans quatre résolutions des Nations unies et à l'opposé de ce que vous avez dit tout à l'heure.